passé lors d'un trilogue avec la Commission, le Parlement européen et le Conseil, bien entendu, sur l'ensemble des textes de supervision financière. À côté de cela, nous avons ouvert deux débats, qui seront poursuivis à la fin de ce mois lors du Conseil Ecofin informel et que nous espérons faire progresser pendant ce semestre, l'un sur les fonds de résolution ou la contribution bancaire et l'autre sur la taxation des transactions financières.

En ce qui concerne le semestre européen, c'est une première étape. Cela nous permettra, dès le 1er janvier prochain, de démarrer la nouvelle procédure budgétaire avec la Commission, en demandant aux États, dès le printemps, de soumettre un certain nombre de données budgétaires, les paramètres de confection du budget, les grandes orientations, sans entrer dans le détail ligne par ligne, avant de poursuivre cette procédure et en espérant que nous pourrons y ajouter notamment de nouvelles dispositions, je pense à des dispositions en matière de sanctions. La Présidence encouragera en tout cas la démarche permettant de mettre en œuvre ces sanctions, à l'initiative de la Commission et, si possible, avec un rôle spécifique du commissaire en charge des affaires économiques et monétaires. Pour la supervision, je voulais à nouveau remercier les rapporteurs et l'ensemble des membres du Parlement européen qui ont participé à cette recherche d'un consensus sur les différents textes, la Commission également, Michel Barnier et ses équipes, comme les Présidences successives. Je pense aux Présidences espagnole et suédoise qui nous ont précédés.

C'est une démarche qui va nous permettre d'avancer dans de bonnes conditions, avec une nouvelle architecture du système financier et de sa supervision. Je voudrais simplement préciser que ce n'est pas l'aboutissement, même si nous sommes à la fin d'un long processus, c'est plutôt le début d'une nouvelle organisation européenne et le début, probablement encore, de longs débats qui vont nous amener à mettre en œuvre un certain nombre de textes que le commissaire Barnier aura l'occasion de présenter au fil des semaines qui vont venir.

Cela pour les deux points qui ont fait l'objet de décisions formelles de la part de l'Ecofin.

Je pense qu'en ce qui concerne la contribution bancaire et les fonds de résolution, le débat qui a eu lieu à l'Ecofin a permis de dégager un certain nombre d'orientations qui vont permettre à la Commission de présenter des propositions plus détaillées, plus concrètes.

Certains pays ont déjà mis en place des prélèvements sur le secteur bancaire mais il est important que l'on puisse progresser de manière coordonnée. Je reconnais qu'il reste un certain nombre de questions à trancher. Nous en reparlerons d'ailleurs à l'échelon des ministres des finances lors du Conseil informel de fin de ce mois. Pour ce qui concerne la taxation des transactions financières, le débat est beaucoup plus animé.

C'était un premier débat de fond permettant de se poser concrètement les questions relatives à la capacité de mettre en œuvre une taxation telle que celle là, mais aussi la capacité de le faire dans l'Union européenne ou d'en débattre avec d'autres partenaires. Nous y reviendrons également à la fin de ce mois, dans la préparation des réunions du G20 parce que, pour la plupart des participants, il est évidemment important que l'on puisse en discuter avec nos partenaires non seulement de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi dans des pays émergents. Je dirai simplement, pour conclure, que sur ce sujet, il y aura pas mal d'efforts de conviction encore à mettre en œuvre, et puis il faudra faire des choix. Si un jour une taxation de cette nature entre en application, quelle sera l'utilisation de la recette?